Voorzitter, meneer Krahmer had volledig gelijk gehad, als wij een goed functionerend ETS systeem hadden gehad. Maar met de huidige prijs van 5 euro per ton CO2 is er natuurlijk niet te concurreren met kolen of andere vervuilende, goedkope energievoorzieningen.